því að þakka þingmönnum bjartrar framtíðar pírata sjálfstæðisflokks framsóknarflokks og vinstri grænna fyrir málefnalega umræðu þetta er mikilvægt mál sem við erum að ræða hér og þetta er eitt af þessum málum sem alþingi á mikið undir að haldið sé rétt á málum og með skipulegum hætti og því skapaður trúverðugleiki og traust á sama tíma og fylgt er skýrri stefnu ég vildi nota síðustu mínútuna til að tæpa á nokkrum þeirra atriða sem fram komu í máli þingmannanna þó augljóslega nái ég ekki að fara yfir allt á þessum stutta tíma hér var spurt meðal annars af háttvirtum þingmanni árna þór sigurðssyni um næstu skref og næstu skref eru augljóslega þau að fá þá umræðu sem oft hefur verið nefnd á alþingi vonandi í haust eins og ég hef áður sagt frá allt frá upphafi aldaferilsins hefur skort verulega á að þjóðin hafi verið spurð eins og við töluðum um áður og þjóðin var ekki að baki þessari ákvörðun sem var tekin hér á alþingi við vitum það og því var meira að segja hafnað að leita álits þjóðarinnar og þar af leiðandi var það alþingi sem tók þá ákvörðun að fara af stað í þessa vegferð sem farin var ég tel því eðlilegt að málið komi aftur til alþingis til umfjöllunar þegar umræddri skýrslu hefur verið skilað við þekkjum líka að óraunhæfar væntingar voru gefnar af sumum um að byggðaráðið mundi ljúka fljótt og örugglega og að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði haldin um samning við lok síðasta kjörtímabils en við vitum hver staðan er núna við vitum líka að þinglegur styrkur meiri hlutans sem tók ákvörðun um að sækja um aðild að evrópusambandinu var byggð á sandi ég ætla að leyfa mér að segja það og lyktaði vel af pólitískum hrossakaupum milli meirihluta flokkanna háttvirtur þingmaður róbert marshall spurði hér áðan um stöðu íslands gagnvart evrópusambandinu í dag og sú staða er einfaldlega þannig að við eigum í mjög góðum tvíhliða viðræðum við evrópusambandið og munum eiga áfram og ég er sammála háttvirtum þingmanni um að ísland er að sjálfsögðu evrópuþjóð við eigum menningarleg og söguleg tengsl við evrópuríkin og munum að sjálfsögðu efla þau áfram en ég tel að það sem ég sagði hér áðan um að þessi ríkisstjórn talar fyrir þessari nálgun og fyrir metnaðarfullri nálgun gagnvart evrópusambandinu og ég veit að margir þingmenn eru því sammála að halda þannig á málum við skulum því leggjast saman á árarnar og styrkja okkar hagsmunagæslu líkt og lagt var til í góðri skýrslu um evrópumál frá árinu tvö þúsund og sjö og er samþykkt sem þingsályktunartillaga síðastliðið vor við eigum að geta spilað úr sterkri stöðu í dag í dag þekkjum við mun betur evrópusambandið og innviði þess sem við gerðum áður og ég vona líka að evrópusambandið þekki okkur mun betur heldur en þar var áður fyrir sú þekking og þessi þekking nýtist okkur óhjákvæmilega í því starfi sem fram undan er á þetta bæði við í e e s samningi sem og þeim fjölmörgu sóknarfærum sem við hyggjumst vinna með þannig má segja að hið ötula starf stjórnsýslunnar fari ekki forgörðum heldur mun þessi ríkisstjórn nýta þá vinnu og krafta hennar ötullega ég vona að þingmenn geti verið mér sammála um hvar svo sem þeir standa í þessu máli að með því að fela óháðri háskólastofnun annars áður nefnda úttekt um stöðu evrópusambandsins sé því atriði komið fyrir með þeim hætti að það sé hafið yfir pólitískt karp og verði jafnvel upphafi að rökföstu samtali það er mitt markmið með því að gera það á

að stefnan er skýr þó einhverjir þingmenn virðist ekki geta lesið stjórnarsáttmálann með réttum augum og kjósa að snúa út úr honum með einhverjum hætti það verður ekki haldið áfram viðræðum án þess að þjóðin ákveði það og þjóðin getur treyst því að hún verði spurð áður en haldið verður áfram á sama tíma er ljóst að stefna beggja stjórnarflokkanna er skýr sú stefna sem samþykkt var á landsfundum þeirra er að hagsmunum íslands sé betur komið fyrir utan evrópusambandið en breytt stefnumörkun í aðildarferlinu hefur kallað á ýmsar ákvarðanir eins og þær sem snúa að ipa styrkjum ríkjaráðstefnum samninganefnd samningahópum og svo framvegis en það er ágætt að vekja athygli á því að evrópusambandið hefur að sjálfsögðu sett sitt fólk í önnur verkefni það er að sjálfsögðu ekkert athugavert við það

engar skemmdir hafa verið unnar á einu eða neinu aðildarumsóknin hefur ekki verið afturkölluð engu hefur verið slitið og það verður ekki gert án þess að ræða það hér fyrst í þinginu ég endurtek að það er sérstök ákvörðun sem kallar á umfjöllun hér í þinginu að slíta viðræðunum ég ítreka það ég hef skýrt ítarlega mína afstöðu til ipa styrkjanna við vildum greiða fyrir því að unnt yrði að mæta væntingum þeirra sem lagt höfðu mikið á sig til að skipuleggja metnaðarfull og gagnleg verkefni og koma þeim til framkvæmda með fjárhagslegum stuðningi frá ipa evrópusambandið gat ekki fallist á þetta og þannig endaði það

aðeins varðandi lagalegt gildi þingsályktana það skrýtna er að það hefur verið reynt að gera mikið úr að núverandi ríkisstjórn sé ekki að fylgja stefnu fyrri ríkisstjórnar það birtist í því að gagnrýnt er að við fylgjum ekki ályktunum alþingis um aðildarumsókn sem samþykkt var af fyrri meiri hluta sérstakt lagaálit sem unnið var að beiðni stjórnarandstöðunnar svarar því skýrt það er ekkert athugavert við hvernig ríkisstjórnin hefur haldið á málum ráðuneytið staðfestir það sem er viðtekið viðhorf fræðimanna að þingræðisreglan ræður virðulegi forseti það sem ég vil leggja áherslu á hér í lokin er einmitt það sem ég nefndi í upphafi þessi ríkisstjórn vil standa fyrir sterku sambandi við evrópusambandið þó á öðrum grunni en í tíð fyrri ríkisstjórnar við munum standa fyrir tillögugerð um að styrkja okkar aðkomu að e e s samningnum og öðrum samningum til að tala máli íslands sterkari röddu en aðstæður hafa